Dacă, va fi de succes, repet, o vom putea folosi și în alte situații, și în alte regiuni.

Sunt uneori izolați, vor să vină la spectacole, la servicii medicale, la servicii sociale, la tot felul de evenimente care au loc în orașele din apropiere.